Se trata de un asunto de alcance internacional, porque la multinacional Louis Berger ha despedido a doce trabajadores, amenaza con nuevos despidos y pretende reducir los salarios hasta un 35 Y todo ello en el transcurso de la negociación del convenio colectivo, vulnerando además el derecho de huelga. Asimismo, se incumple el convenio bilateral firmado con el Gobierno de España, por el cual debería contratarse a 370 trabajadores españoles en la base. El Gobierno de España permite que se incumpla la normativa europea de transferencia de empresas, de información y consulta, y de despidos colectivos, tolerando el chantaje de esta multinacional. Si el Gobierno de España no va a actuar frente a los Estados Unidos, es misión de la Comisión recordarle y hacerle cumplir con sus obligaciones internacionales, porque ningún trabajador que lucha por sus derechos se merece la falta de apoyo institucional a la que se está sometiendo a los trabajadores de Rota.